Les objectifs sont, certes, nobles environnement, énergie, lutte contre la désertification, immigration, etc. Mais il ne faudrait pas sombrer dans ce qu'on appellerait une liste à la Prévert qui ne laisserait que des déçus de l'autre côté de la Méditerranée. Mais, si vous me le permettez, Madame la Commissaire, je voudrais parler d'un pays particulier qui ne se trouve pas en bordure de la Méditerranée mais qui a été intégré, qui est un pays ACP et qui est également membre de l'Union pour la Méditerranée.